Spoštovana podpredsednica državnega zbora, spoštovana državna sekretarja, kolegice in kolegi, lepo pozdravljeni v tem zasneženem jutru. Torej danes obravnavamo predlog opozicijske Slovenske demokratske stranke v zvezi z ukrepi na področju pripravništva. Predlog zakona v poslanski skupini Socialnih demokratov pozdravljamo in mu izrekamo načelno podporo. Predlog predvideva ukinitev volonterskega pripravništva kar v poslanski skupini Socialnih demokratov podpiramo, a menimo, da je treba pustiti vrata priprta tam, kjer so mu zaradi specifike področja ni mogoče izogniti. Pozdravljamo predloge rešitev, ki ustvarjajo temelje za sklenitev rednega delovnega razmerja po končanem pripravništvu. Te so oblikovane po vzoru rešitev, ki jih je sprejelo ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za reševanje problematike zaposlovanja mladih in že dajejo odlične rezultate v praksi. Rešitve, ki jih predvideva predlog zakona, gredo v smeri sistemske ureditve področja, ki je bilo v zadnjem času vse prevečkrat zlorabljeno. Pripravništvo je namreč opredeljeno kot institut, ki omogoča prehod iz sistema izobraževanja na trgu dela. Mladi delavci dobijo možnost za izvajanje svojega znanja v praksi, pridobijo pa tudi dodatna znanja, ki bodo pomembno vplivala na njihovo nadaljnjo poklicno pot. A žal se v praksi ta pomemben institut degradira na nivo, ki mladim namesto doprinosa dodatnih stanj odreka dostojanstvo. Številne možne zlorabe in brezmejna kreativnost nekaterih delodajalcev na tem področju postavljajo volonterske pripravnike ob bok prekarnim delavcem, ekonomsko odvisnim delavcem in prisilnim espejem. Volonterska pripravništva lahko v več pogledih primerjamo z agencijskim delom delom na črno in drugimi negotovimi oblikami dela. Vsem je skupni imenovalec izkoriščanje. Takšno ali drugačno, večje ali manjše, a še vedno zgolj in samo izkoriščanje. Poceni, ali še bolje, zastonj delovna sila. Skupna je tudi popolna in delna odsotnost potrebe socialne varnosti in delavskih pravic. Na tem mestu moramo biti korektni in pohvaliti vse napore ministrstva, ki gredo v smeri odkrivanja anomalij in iskanja rešitev, ki bodo zaščitile delavce in njihove pravice. Socialni demokrati bomo tako še naprej podpirali ministrico v nameri postope izena čitve, obdavčitve različnih oblik dela, s čimer bi zmanjšali razloge, zaradi katerih prihaja do zlorab delovne zakonodaje, ki določene skupine ljudi na trgu dela postavljajo v položaj prekarnih delavcev brez potrebne stopnje socialne varnosti. Še naprej bomo podpirali uveljavitev načela "vsako delo šteje" in poenotenje vseh oblik dela z vidika vključenosti v sisteme socialnih zavarovanj. Ministrstvo je veliko dela opravilo tudi na področju zmanjševanja brezposelnosti. Aktivna politika zaposlovanja in javna dela, jamstvo za mlade, oprostitev plačila prispevkov, spodbude za zaposlovanje in tako naprej. Vsi ti našteti ukrepi dajejo pozitivne rezultate. Čas je, da uredimo to problematiko volonterskih pripravništev. Zaskrbljujoče je, da se večina volonterskih pripravništev opravlja v javnem sektorju. Izobraženi mladi postajajo ranljiva skupina, do katere pa odgovorni v tem trenutku kažemo mačehovski odnos. Take anomalije na trgu dela vzpostavljajo novo obliko družbene ureditve. Sužnjelastništvo. Vzpostavlja se eksistenčna odvisnost delavcev od dobre volje gospodarja, ki brezsramno izkorišča nastale gospodarske okoliščine in osebne stiske. Ustvarjamo revne zaposlene in krepimo kulturo revščine. Pod pretvezo fleksibilnosti in dviga konkurenčnosti teptamo sanje naših otrok, ki so prisiljeni živeti in preživeti iz rok v usta brez upanja v svetlo prihodnost. Jemljemo jim dostojanstvo in jih učimo kreativnega preživedja preživetja po sistemu "znajdi se". Mladim dajemo občutek, da so nepoštene prakse zaželene, poštene pa nesprejemljive. Najbolj oškodovani so tisti mladi, ki so v slabšem ekonomskem položaju in si prostovoljstva zaradi boja za golo preživetje enostavno ne morejo privoščiti. Če nam že uspe v sistemu javnega šolstva dobro izobraziti otroke in izvabiti iz njih ustvarjalnost, ambicioznost ter jim pomagati zastaviti cilje za prihodnost, s katerimi bodo končno začarani krog revščine, se vse razblini kot milni mehurček v trenutku, ko morajo za to, da dobijo redno zaposlitev, opraviti obvezno pripravništvo. Neplačano seveda. Tisti trenutek luč svetle prihodnosti ugasne, takrat udari realnost. Otežen prehod in pozen vstop na trg dela, prisila sprejeti negotova, nestalna, neustrezna dela, neenake možnosti zaposlovanja, ekonomska odvisnost, življenje pri starših, zamik pri ustvarjanju družine in za osamosvajanje. Volonterski pripravniki večinoma opravljajo polno delo v obsegu osmih ur, ki bi ga sicer opravila redno zaposlena oseba. Zato zahteva enako plačilo za enako delo, predvsem pa pošteno plačilo za pošteno delo ne sme izzveneti kot le populistična puhlica. Delo, ki prispeva dodano vrednost in za delodajalca pač ima svojo vrednost in ima svojo ceno, reče se mu plačilo. V tem trenutku mladim sporočamo: "Vaše delo ni vredno plačila." Zato je skrajni čas, da se tudi v skladu s koalicijsko pogodbo, v katero smo koalicijski partnerji, ki imajo v tem državnem zboru danes potrebno večino, jasno zapisali, navajam. "Neplačane prakse in pripravništva na področju, kjer zakonodaja predvideva obvezno pripravništvo in prakse, niso dopustna." Lotimo se iskanja rešitev in uredimo tudi to področje. Že v tem trenutku širšem družbenem prostoru obstaja načelno soglasje, da se pripravništva tam, kjer niso potrebna, ukinejo. In roko na srce, mnogokrat res niso potrebna. Zaradi vsega navedenega pozdravljamo predlog, ki tokrat prihaja iz opozicijskih vrst. Mogoče predvidene rešitve v tem trenutku niso optimalne, a verjamemo, da bomo v razpravi na matičnem delovnem telesu, za katero si želimo, da bo konstruktivna in v duhu sodelovanja, našli in sprejeli najboljše rešitve, ki bodo to področje uredile enkrat za vselej. Vrnimo mladim upanje v prihodnost. Omogočimo naši družbi in našim mladim delavcem, da ponovno zaupajo v državo, socialno in pravno, tako, ki ščiti njih in njihove pravice. V poslanski skupini Socialnih demokratov prižigamo predlogu zeleno luč. Hvala.